flutningsmenn ásamt mér eru kolbrún halldórsdóttir steingrímur j sigfússon og jón bjarnason tillögugreinin er einföld og hljóðar svo með leyfi forseta þriðja málsl ákvæðis til bráðabirgða tíu í lögunum um virðisaukaskatt fellur brott og lög þessi öðlast þegar gildi þar sem samkvæmt þessari tillögugein virðulegi forseti skal falla brott er þessi setning heimildin tekur ekki til almenningsvagna um er að ræða ákvæði sem sett var inn í lögin í maí tvö þúsund og eitt þar sem heimildarákvæði um að endurgreiða þeim sem hafa leyfi til fólksflutninga í atvinnuskyni tveir þriðju hluta af þeim virðisaukaskatti sem lagður er á við kaup á nýjum vögnum þar segir í lögunum að endurgreiðsluheimildin verði bundin við hópferðabifreiðar það er ökutæki sem aðallega eru ætluð til fólksflutninga sem skráðar eru fyrir átján manns eða fleiri að meðtöldum ökumanni sem nýskráðar er á tímabilinu sennilega og búnar eru aflvélum og svo framvegis síðan kemur þessi setning heimildin tekur ekki til almenningsvagna og um það fjallar þetta litla frumvarp það hefur áður verið flutt á hundrað þrítugasta og hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi eins og fram kemur í greinargerð en varð í hvorugt skipti útrætt og það er endurflutt hér óbreytt virðulegi forseti hér er um réttlætismál að ræða og hér er auka um þjóðþrifamál að ræða með því að verði frumvarp þetta að lögum þá sitja almenningsvagnar við sama borð og hópferðabílar þannig að af kaupum nýrra vegna frá einum september tvö þúsund verða tveir þriðju hlutar virðisaukaskatts endurgreiddir ég hef fengið þær upplýsingar hjá kaupendum og rekstraraðilum í almenningsvagnakerfi víða um land að þetta mundi jafngilda um hundrað sjötíu milljónum króna se yrði ekki skilið öðruvísi en sem myndarlegur stuðningur við almenningssamgöngur stuðningur við loftslagsvernd hvatning til að draga úr mengun vegna bílaumferðar á þéttbýlissvæðum ekki aðeins á höfuðborgarsvæðinu heldur einnig á akureyri ísafirði fjarðabyggð reykjanesi og innan akraness en til þessara staða sem ég hef nú talið upp hafa ár fyrsta september tvö þúsund verið keyptir milli sextíu og fimm til sjötíu stætisvagnar þegar þetta heimildarákvæði var sett inn í lögin tvö þúsund og eitt þá átti það að vera takmarkað og gilda fram til loka desember tvö þúsund og þrjú það hefur síðan verið framlengt á hverju ári og gildir nú til loka yfirstandandi árs forsendurnar virðulegi forseti fyrir því að þetta var sett í lög þetta heimildarákvæði sem hann væri orðinn óeðlilega gamall og mikil mengun stafaði frá gömlum vögnum það var sem sagt þarna verið að leggja áherslu á það að hafa jákvæð áhrif á umhverfið eins og segir í greinargerð með upphaflegu

því er sem sagt ætlað að koma til móts við þann umhverfis og öryggisvanda sem stafar af úreltum hópferðabifreiðaflota landsins það er í rauninni alveg óskiljanlegt virðulegur forseti að almenningsvagnar skulu hafa verið undanþegnir á þessu stigi máls og kann ég ekki skýringar á því aðrar en menn hafi talið að floti almenningsvagna væri eitthvað nýrri eða betur búinn heldur en hópferðabílaflotinn það kann að vera að svo hafi verið en þá hefur ekki með miklu virðulegi forseti því samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef fengið frá forstjóra strætó bs sem rekur almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu og reyndar útvíkkuðu höfðuðborgarsvæði þá var áður en strætó bs hóf að kaupa og endurnýja sinn flota meðalaldur vagnanna tólf til þrettán ár þetta var á árinu tvö þúsund og eitt virðulegur forseti og elsti vagninn var þá frá árinu nítján hundruð áttatíu og þrjú almenn viðmiðun meðal fyrirtækja í rekstri strætisvagna á norðurlöndum til dæmis er að vagnarnir verði ekki eldri en tólf ára og að meðalaldur verði í kringum sex ár það er mat mitt og ég tek undir það með forstjóra strætó bs að forsendur um aldur og mengun hafi einnig átt við um almenningsvagnaflotann á þessum tíma en af einhverjum undarlegum ástæðum hefur það kannski ekki komið fram við afgreiðslu málsins alla vega hef ég ekki fundið í umræðum að um það hafi verið fjallað ég nefndi og það kemur fram í greinargerð með þessu frumvarpi að jafngild rök liggja að baki nauðsynlegrar endurnýjunar á flota almenningsvagna og flota hópferðabifreiða stærsta fyrirtækið á þessu sviði er strætó bs sem ég nefndi sem er byggðasamlag í eigu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu þjónustusvæðið er mjög stórt það er dreifbýli á kjalarnesi og í mosfellsdal þéttbýlið í reykjavík kópavogi hafnarfirði garðabæ mosfellsbæ seltjarnarnesi álftanesi og í reykjanesbæ í ársbyrjun tvö þúsund og sex var þjónustusvæðið útvíkkað til akraness í tilraunaskyni í tvö ár og þykist sú tilraun hafa tekist vel árborg hveragerði og reykjanesbær hafa lýst áhuga á samstarfi við strætó þannig að þjónustan verði með svipuðum hætti og gert er gagnvart akranesi

á þessu tímabili sem um ræðir ekki frá fyrsta september tvö þúsund eins og heimildargreinin er heldur frá stofnun strætó bs sem var árinu síðar fyrsta júlí tvö þúsund og eitt þá hefur strætó bs keypt fjörutíu og fimm nýja vagna og eins og ég sagði áðan þá var þegar þessi endurnýjun hófst meðalaldur vagnanna tólf til þrettán ár álagður virðisaukaskattur vegna þeirra kaupa er hundrað sextíu og einn komma sex milljónir króna og tveir þriðju hlutar það sem endurgreiðslan tæki þá til nemur ríflega hundrað og sjö milljónir króna stærsti verktakinn undirverktaki strætó bs hagvagnar hafa á sama tíma keypt tuttugu og einn vagn til aksturs á þessu saman þjónustusvæði og álagður virðisaukaskattur vegna þeirra kaupa nemur um að bil sextíu og fjórar milljónir og reiknuð endurgreiðsla ef jafnræði væri með almenningssamgöngum og öðrum hópferðum

eins og ég nefndi áðan er utan höfuðborgarsvæðisins haldið uppi reglubundnum almenningssamgöngum á akureyri ísafirði fjarðabyggð reykjanesbæ og innan akraness ætla má að endurgreiðsla tveir þriðju hluta virðisaukaskatts vegna kaupa á almenningsvögnum til allra þeirra fyrirtækja sem hér um ræðir gæti numið um hundrað sjötíu milljónum króna vegna tímabilsins fyrsta september tvö hundruð til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og sex eg verð að segja virðulegi forseti að strætó bs hefur haft forustu um mikla endurnýjun og fjölgað verulega í

undirverktakana þessir nýju vagnar eru ekki aðeins öruggari til fólksflutninga og menga minna eru sparneytnari heldur hefur strætó bs tekið í notkun tvo metanknúna vagna og þrjá vetnisvagna og hefur með þeim hætti skipað sér í forustusveit þeirra sem reyna að breyta ár því að nota jarðefnaeldsneyti til samgangna það er mjög mikilvægt virðulegur forseti að styðja við bakið á almenningssamgöngum i landinu ekki síst með tilliti til mikils útblásturs mengunarefna og breytinga í loftslagshjúpnum loftmengun svifryk og sót af völdum samgangna er eitt helsta umhverfisvandamálið á höfuðborgarsvæðinu enda byggja nær allar samgöngur hér á notkun innflutts jarðefnaeldsneytis jafnframt því að styðja við þróun vistvænna orkugjafa í samgöngum er nauðsynlegt að auka hlut almenningssamgangna stórlega til að draga úr loftmengun fyrsta skrefið virðulegi forseti er að tryggja að almenningssamgöngur sitji að minnsta kosti við sama borð og hópferðaakstur við innkaup á nýjum farartækjum til fólksflutninga í þeim tilgangi er frumvarp þetta nú flutt í þriðja sinn virðulegi forseti það er langt liðið á þennan dag og þingfundir hafa staðið hér sleitulaust eða sleitulítið ár því klukkan tíu þrjátíu í morgun ég vænti þess vegna ekki umræðna um þetta merka mál en ég legg til að eftir umræðu hér og nú verði frumvarpinu vísað til efnahags og viðskiptanefndar því er ekki að leyna að það væri freistandi ef umhverfisnefnd gæti litið á frumvarpið auka þar sem ég veit að á borðum umhverfisráðherra þessa dagana eru eins og jafnan áður hvatningabréf og óskir um aðgerðir til að efla